Ook in mijn land, Nederland, is de sector van schelp en schaaldieren klein maar vitaal. Het is dus belangrijk niet alleen oog te hebben voor het grootschalige. Nieuwe initiatieven, zoals aquacultuur, kunnen daar ook een aanvulling op zijn.

Ten tweede technologie helpt ons. Ik mag bijvoorbeeld eens wijzen op een ontwikkeling in Nederland een jonge visser uit Volendam heeft daar een innovatieprijs mee gewonnen om de bijvangst meteen levend weer terug te spoelen in de zee.

Zo'n ontwikkeling helpt ons echt verder, en ik wil de commissaris vragen of ze dat soort innovaties krachtig wil ondersteunen.